Ja, tretja porodniška, ke se bo kmalu končala, in jaz kar ne bi šla nazaj, zato, ker imam zelo stresno službo in sem zdaj med porodniško lahko vse to izklopila. Med porodniško je bilo kar zanimivo in pestro. Obetala sem si eno sproščeno porodniško, ko bom imela čas samo zase pa za ta tretjega otroka. No, in je načrte malo prekrižala korona, in sta otroka, ko je bil najmlajši član star šest tednov, ostala doma, ker so se šole zaprle. In sem postala učiteljica, dojilja, previjalka, kuharica, čistilka, skratka ni, da ni. Še psiholog sem bila vmes. Otroka, ta starejša dva, sta se imela doma tako lepo, da sta potem nazaj v šolo težko šla, ko so se šole odprle, kar mi je po eni strani kar mi godi, po drugi strani pa vem, da jima očitno čisto preveč nudim in čisto preveč dam. Najmlajši član, ne vem, a zato, ker je tretji otrok ali zaradi vse, cele situacije je zelo potrpežljiv. Ne vem, najbrž se je zato, ker ni bilo stoprocentne pozornosti samo zanj, navadil, da da, da zna počakati, da pride na vrsto. Kakšnih večjih učnih problemov in težav nismo imeli. srečo imamo, da živimo v mestu in imamo tudi internetne povezave, dobre. edina težava, ki je bila, da imamo samo en računalnik, in včasih, ko sta bili dve videokonferenci naenkrat, smo mogli si pomagati še z mojim telefonom, ki pa zna včasih malo, malo zafrkniti nas pa, pa kaj ven vreči iz same, povezave. Najtežji, kar bi rekla, da je bilo, med tem poučevanjem na domu, je usklajevanje, vseh teh šolskih obveznosti, materinskih, pa gospodinjskih. To. Pa seveda po neprespanih nočeh človek malo težje, zalavfa čez dan. No, ti kupi so pa naštimani za čas, ke, ke še pride, so pa revije o opremljanju stanovanja, kar, v roku desetih let bi rada hišo malo preuredila. Stvari, ke jih, ko vidiš načrte in ko zgradiš hišo, ne razbereš iz načrtov. bi zdaj kakšno okno zamenjala, velikost spremenila, pa seveda opremila notranjost tako, ke bi jo rada. Predvsem za pohištvo, z dekoracijo. Take stvari. Ja, zdaj naslednji, prvi projekt bojo pa lustri. Pol petih letih, odkar smo v hiši, je mož rekel, da je že skrajni čas, da damo, da zamenjamo ruske lustre za navadne lustre. Ampak sva imela malo težav s prodajalcem teh lustrov, ker je neodziven, in čakala na lustre že skoraj pet mesecev. Nekaj jih že imava, nekaj jih še nimava, ampak bojo. Ker, mi je očitno še malo predolgčas in ker imam še preveč časa poleg treh otrok, smo si mi zamislili, da bi imeli pa še psa. In smo pred enim mescem dobili pa psičko vipetko, ki ji je srednji otrok dal ime Luna. zelo ljubeča je, mirna, pozorna predvsem do najmlajšega otroka. Glede sprehodov, zjutraj gremo na en krajši sprehod, tule po, po bližnjem travniku, čez dan imamo srečo, ker imamo ograjen vrt in je lahko spuščena pred hišo, pa še na en malo daljši sprehod potem zvečer. v glavnem zanjo zdaj skrbim jaz, kar sem doma na porodniški, tudi hrano ji jaz, pripravljam. drugače pa se pa z njo vsi igramo in se z njo vsi ukvarjamo. Ja, hobiji in družina in trije majhni otroci pa še pes ne grejo skupaj. Je premalo časa za vse. včasih pred obdobjem otrok sem veliko, lavfala, nekaj malega tudi plezala, predvsem po teh, naravnih zunanjih, plezalnih vrtcih, pa, po notranjih plezalnih stenah. drugače sem pa še kot študentka, naredila tečaj za učitelja plavanja, oziroma vaditelja plavanja, in poučevala majhne otroke, v plavalnih tečajih in pa plavalnih, šolah. Zdaj, čas za, za, za te hobije najbrž še pride, sigurno se bo pa zaradi, let, ki so se nabrala, malo spremenil. Saj, otroke učiti plavati, najtežje recimo pri začetnikih je prilagajanje na vodo. Da, da se malo otrok, da izgubi strah pred vodo, in da je pripravljen, neobremenjeno, brez strahu, iti vanjo, se potunkati, zmočiti obraz, zmočiti glavo, se mi zdi to skoraj najtežje pa, pa hkrati najbolj pomembno, ker mislim, da je strah eden tistih, lahko glavnih krivcev, ke otroke, bremza pri učenju plavanja. Pripomočkov pri učenju plavanja je zelo veliko. Od raznih plovcev, desk, plavutk, pri prilagajanju imaš razne igrače, ki se potopijo pod vodo. Od, ne vem, navadnih zalivalk, da se poškropijo po, po obrazu, ogromno, res ogromno. Žoge, baloni, vse to. Ja, naša družina je, prvi vročinski val v letošnjem poletju preživela na na morju in nam ni bilo čisto nič težko. hladili smo se ob vodi, prebivali smo v kampu, kjer je ves čas pihalo, z morja. stanovali smo pod borovci, in nam res ni bilo, ni bilo čisto nič težko. Nismo imeli niti enega dneva slabega vremena, šotor ni nič premočil.